háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins segir að þetta mál snúist um pólitík það skyldi aldrei vera ræðan þín snerist um það er þetta dómsmálaráðherra sem að